A társadalom általában azt gondolja, hogy az akadálymenetesítés alatt a liftet, a rámpát vagy a kapaszkodót kell érteni.

A fogyatékossággal élők nagy aránya az információhoz való hozzáféréstől van elzárva, mint például a hallássérültek, a nagyothallók, vagy a mostani vita alkalmával a vakok és gyengén látók. Kérem a tisztelt elnök urat, hogy jegyezze fel a jegyzőkönyvbe, most az én kérésemre nem fordított engem a jelnyelvi tolmács, hogy Önök megérezzék, mit jelent az információhoz való hozzáférhetetlenség.